lögum um veitingastaði gististaði og skemmtanahald númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö þetta er svokallað nektardansfrumvarp þó kannski titillinn beri þess ekki beint merki þá fjallar málið um það flutningsmenn að þessu frumvarpi ásamt þeirri sem hér stendur eru eftirtaldir háttvirtir þingmenn það eru atli gíslason ásta ragnheiður jóhannesdóttir eygló harðardóttir ragnheiður ríkharðsdóttir steinunn valdís óskarsdóttir þórunn sveinbjarnardóttir og þuríður backman þessir háttvirtir þingmenn þeir flytja þetta ásamt þeirri er hér stendur þetta frumvarp er ótrúlega knappt í kannski texta það eru einungis tvær greinar og fyrstu grein hljómar svo virðulegi forseti með þínu leyfi annað og þriðju málsgrein nei ég byrja lesturinn aftur og vitna hér í fyrstu grein annars og þriðja málsl fjórðu málsgrein fjórðu grein laganna falla brott annarri grein lög þessi öðlast þegar gildi þannig að hér er um það fjallað að fella ákveðna grein úr eða hluta ákveðinnar greinar úr lögunum á brott það hefur talsverðar afleiðingar að gera það varðandi málið í heildina þá fjallar það sem sagt um að fella a brott ákveðinn lið í fjórðu greinar og þegar búið er að gera það þá er alveg fortakslaust bannað að vera með nektardans á veitinga og skemmtistöðum í greinargerðinni kemur fram að í frumvarpinu sé lagt til að fella á brott þessa undanþáguheimild til nektarsýninga í atvinnuskyni á veitingastöðum og eftir stæði þá fortakslaust bann við því að bjóða upp á nektarsýningar eða gera með öðrum hætti út á nekt starfsmanna eða annarra sem á staðnum erum það kemur hér líka fram virðulegur forseti að þetta mál var fyrst flutt í þessu formi á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi málið var þá til meðferðar hjá allsherjarnefnd og var afgreitt þrítugasta mars síðastliðinn nefndin mælti þá með hvað þetta frumvarp yrði samþykkt með þeirri breytingu að lögin tækju gildi fyrsta september tvö þúsund og níu til þess að væri nú smá aðlögunartími málið komst hins vegar ekki til annarrar umræðu og það var því endurflutt á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi það er á sumarþinginu en komst ekki þá til annarrar umræðu heldur enda tók sumarið það voru önnur mál sem voru hér til umræðu í sumar þetta frumvarp svipaðs efnis var lagt fram á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi en þá hlaut það ekki afgreiðslu þá var málið sent til nokkurs fjölda umsagnaraðila og þá bárust alls níu umsagnir fimm umsagnaraðilar þeir lýstu yfir stuðningi við frumvarpið það voru alþjóðahús og jafnréttisstofa

síðan voru þrír aðilar eða umsagnaraðilar sem tóku ekki afstöðu það var félag íslenskra stórkaupmanna lýðheilsustöð og vinnueftirlitið

varðandi forsöguna virðulegur forseti þá var það þannig á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi þá var lagt fram frumvarp til laga um heildarendurskoðun laga númer sextíu og sjö nítján hundruð áttatíu og fimm um veitinga og gististaði sem gerði ráð fyrir breyttri skilgreiningu veitingastaða frumvarpið varð að lögum númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö og samkvæmt þeim var felldur niður flokkurinn næturklúbbar sem samkvæmt eldri lögum gerði ráð fyrir að legðu aðal áherslu á áfengisveitingar og sýningar á nektardansi í atvinnuskyni með fjórðu grein núgildandi laga eru svokallaðir umfangsmiklir áfengisveitingastaðir þetta er nú svolítið skrýtið orð umfangsmiklir veitingastaðir allir settir í einn og sama flokkinn

með þeirri undantekningu þó að ef jákvæðar umsagnir fást frá umsagnaraðilum samkvæmt tíundu grein laganna þá leyfist eða þá getur leyfisveitandi heimilað nektardans í rekstrarleyfi ef þess er óskað þannig að leyfisveitandi getur þá heimilað nektardansinn það urðu nokkrar umræður um ákvæðið við aðra umræðu um þetta frumvarp það var upplýst af fulltrúa sveitarfélaganna sem komu þá fyrir samgöngunefnd hefðu viljað fá staðfestan þann skilning sinn að nóg væri að einn umsagnaraðili legðist gegn því að nektardans yrði heimilaður í rekstrarleyfi veitingastaða til þess að synja mætti um leyfið það verður að segjast að sá skilningur er eðlilegur enda um undanþágu frá meginreglu að ræða og því réttast að skýra hana þröngt frá þeim tíma hefur ríkt nokkur óvissa um rekstrarleyfi nokkurra staða hér á höfuðborgarsvæðinu en þessi staður hafði óskað eftir heimild til þess að bjóða upp á nektardans í endurnýjuðum rekstrarleyfum sínum einn slíkur staður í kópavogi kom fyrst til leyfisveitanda sem er sýslumaðurinn í kópavogi

og lagðist hann gegn því að leyfið yrði veitt með ýmsum rökum sem má lesa í fylgiskjali með frumvarpinu og ég ætla ekkert að fara neitt náið yfir það en ég held að eins og allir vita þá tengjast þessir staðir ýmsu sem lögreglan hefur áhyggjur af á grundvelli umsagnar lögreglustjórans þá synjaði sýslumaðurinn í kópavogi þessum stað um leyfið en sú stjórnvaldsákvörðun var kærð til hæstvirts dómsmálaráðherra á beint tíma hæstvirtur dómsmálaráðherra þess tíma felldi úrskurð í málinu fimmtánda maí tvö þúsund og átta þeir sem hafa áhuga á þeir geta lesið þann úrskurð sem fylgir með þessu frumvarpi í úrskurði dómsmálaráðuneytisins þá eru umsagnir lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sem á endanum urðu tvær hafa verið haldnar verulegum efnisannmörkum sem leiddu til ógildingar ákvörðunar sýslumannsins í kópavogi þá beindi ráðuneytið því til sýslumannsins að hann leitaði aftur nýrri umsögn lögreglustjórans áður en hann tæki veitingu umrædds leyfis til meðferðar að nýju málinu lyktaði með því að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gaf út nýja umsögn þar sem í ljósi úrskurðar dómsmálaráðuneytisins þótti ekki fært annað en að mæla með því að leyfið yrði veitt þannig að þarna urðu ákveðin vatnaskil virðulegi forseti á sama tíma þá hafði borgarráð reykjavíkurborgar til umfjöllunar endurnýjuð leyfi fyrir veitingastaði tvo sem voru hér í reykjavík þar sem báðir staðirnir óskuðu eftir því að fá heimild til þess að bjóða upp á nektardans ráðið hafði áður það er borgarráð hafði áður mælt með því og samþykkt að mæla ekki með því að slík leyfi yrðu veitt þegar úrskurður dómsmálaráðuneytisins lá fyrir þótti borgarráði hins vegar ekki annað fært en að að veita jákvæða umsögn og gerði það á fundi sínum tuttugasta og áttunda ágúst tvö þúsund og átta með bókun ég ætla virðulegur forseti að leyfa mér að vitna beint í þessa bókun af því hún er svolítið merkileg og ætla að vitna beint í texta

hefst nú tilvitnunin með leyfi virðulegs forseta nýlegur úrskurður dómsmálaráðuneytisins varðandi nektardans á veitingastaðnum goldfinger í kópavogi vekur áleitnar spurningar um hvort fjórðu málsgrein fjórðu grein laga númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö sem kveður á um bann við slíkri starfsemi sé gagnslítil

um að vinna beri gegn klámvæðingu því skorar borgarráð á alþingi íslendinga að breyta lögum þannig að sem fyrst fáist skýrar lagaheimildir til að koma í veg fyrir starfsemi nektarstaða þannig að hér er algjörlega skýrt virðulegur forseti að það var þverpólitísk

gátu ekki í ljósi stöðu málsins annað en fallist á það það er ákall hér frá borgarráði að er ákall til alþingis íslendinga að kveða skýrar á um þessi atriði í lögum þannig að það sé hægt að koma því þannig fyrir að þessir staðir bara geti ekki að sé ekki hægt að bjóða upp á þessa klámvæðingu sem nú hefur verið boðið upp á og þennan nektardans eins og málsmeðferð og samfélagsumræðan um þessi rekstrarleyfi hefur verið þá hefur ríkt mjög mikil óvissa um túlkun þesssarar fjórðu grein laganna og það er því alveg bráðnauðsynlegt að skýra efni hennar þess vegna er það lagt til hér að þetta undanþáguákvæði það bara verði látið gufa upp það bara fellur brott og verður ekki til lengur að því gefnu þá er alveg fortakslaust bann við það að bjóða upp á nektarsýningar eða gera með öðrum hætti út á nekt starfsmanna eða annarra sem á þessum stöðum eru ég verð að segja virðulegur forseti að það er árið tvö þúsund og níu og það er alveg ljóst að það hefur orðið geysilega mikil framför eiginlega í flestum ríkjum heims varðandi jafnréttismál og stöðu kvenna auðvitað ganga menn stundum fram veginn og taka svo stundum eitt skref til baka eins og gengur og gerist en varðandi þessi mál þá var nú enginn nektardans hér á boðstólum í den tid en hann kom til okkar og þó ég sé nú frekar ólíberal eða frjálslynd að eðlisfari þá er ég mjög ófrjálslynd gagnvart þessari nýjung bara alveg lýsi mig mjög ó ólíberal gagnvart því að staðir bjóði upp á nektardans ég get alls ekki fallist á að nektardansinn sem hér hefur verið stundaður að hann flokkist undir list þó það sé alltaf rosalega erfitt að flokka hvað er list og hvað ekki þá er það nú bara ekki þannig í mínum huga yfirleitt eru þetta oftast frekar ungar konur oftast konur sem eru í frekar slakri félagslegri stöðu og lenda í þessum aðstæðum sem svo aðrir nýta sér ég vil líka segja að það eru kannski fleiri fórnarlömb

þá er það ljóst að það er nú þannig að menn fara vel við skál inn á svona staði og kannski hugsa nú frekar óskýrt koma síðan þaðan út með straujuð kortin sín og þá er búið að taka alveg gífurlega háar upphæðir af kortunum þar sem viðkomandi aðilar hafa hugsanlega samþykkt þær upphæðir eða ekki alla vega hefur maður heyrt svona sögur af því að menn furði sig á því hvaða upphæðir séu að koma til rukkunar síðar þannig að það má nú segja að það séu fleiri fórnarlömb heldur en endilega þeir sem dansinn sýna virðulegur forseti ég held að árið tvö þúsund og níu eigum við bara að taka þetta skref þótt fyrr hefði verið og koma því þannig fyrir að það sé ekkert undanþáguákvæði við eigum bara að bjóða hér upp á gott samfélag þar sem konur og karlar geti lifað saman í sátt og samlyndi án þess að bjóða upp á svona nektardans sem mér finnst vera mjög niðurlægjandi að mörgu leyti sérstaklega fyrir konur það eru fleiri atriði sem komu upp í hugann þegar hér er rætt um veitinga og gististaði

það er opnunartími skemmtistaða

lengi og er faktískt engum til gagns þegar upp er staðið þannig að það er eitthvað sem maður hefur alltaf haft bak við eyrað að fara að beita sér í en kannski ekki komið í framkvæmd virðulegur forseti þetta er nú það sem ég vildi segja um þetta mál að mínu mati er hægt að ganga frá þessu máli mjög hratt það er búið að bara flytja það hér í þinginu það er búið að fá umsagnir allsherjarnefndin sem ég sat í á sínum tíma fékk aðila í heimsókn til viðræðna um þessi mál bæði frá lögreglunni og frá fleiri aðilum þannig að mínu mati þarf ekki að liggja lengi yfir þessu máli ég held að sé hægt að skvera því hér í gegn hratt ef það er vilji fyrir hendi ég vona að það sé góður vilji til þess og mig grunar að það sé að skapast hér bara þokkalega breið pólitísk samstaða um þetta mál sérstaklega af því við settum inn þarna ákveðið

kannski einhverjar vikur í aðlögun eða svo